Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, analiza de astăzi ne arată că obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie și să rămână scopul principal al Uniunii Europene.

Trebuie să vedem care sunt rezultatele politicilor și trebuie să vedem dacă, într adevăr, efortul financiar și munca desfășurată de noi, de parlamentele naționale și guvernele naționale au dus la eradicarea sărăciei, au dus la o situație a veniturilor cetățenilor mai bună.

Atunci trebuie să înțelegem că, în management, analiza ne impune să facem corecții politicilor noastre și, de aceea, cred că trebuie să să ținem cont, domnule comisar, în politicile pe care le vom face în viitor, 2030 nu este foarte departe, de situațiile concrete din teren, de zonele mai îndepărtate, de zonele mai sărace și, evident, să ținem cont de subsidiaritate și proporționalitate.